D'autre part, sur la forme, notre Parlement dans son ensemble n'a pas été en mesure de se prononcer sur ma proposition puisqu'on a voulu faire passer ce texte en première lecture par le truchement d'une procédure informelle que je dénonce. Quoi qu'il en soit, notre travail sur ce règlement POSEI se poursuivra très prochainement lors de la revue à mi parcours de ce règlement.